Ahogy több kollegánktól is hallottuk, a magyar kormány egy évtizede lopja az EU s pénzeket, rombolja az Európai Unió egységét és építi le a jogállamiságot. Az EU eddig nem tett valódi lépéseket, hogy ezt megállítsa. Tovább utalja az EU s forrásokat, amit aztán a saját gazdagodásukra, és hatalmuk kiépítésére használják, iskolák, kórházak és munkahelyek helyett. Az az eljárás, amiről most beszélünk, eddig egyáltalán nem pacifikálta a magyar kormányt, sőt Orbán Viktor az EU minden következmény nélküli fellépését bátorításnak tekinti. Aki odafigyel Magyarországra, pontosan tudja, hogy amióta az eljárásról szóló vitákat folytatjuk, legalább egy újabb egész Sargentini jelentésre való rombolást hajtottak végre hazámban, és ez már nem csak a jogállamiságról szól. Annyira megszokták a következmények nélküliséget, hogy a miniszterelnök már attól sem retten vissza, hogy szalonrasszista megjegyzéseket tegyen a magyarországi cigányságra. Úgyse lesz következménye, mondja ő, és addig nyugodtan mondhatja, amíg az EU vezetésének a teljesítménye nem mutat mást. Végképp szembemennek az európai értékekkel, amíg mi a sokadik vitát tartjuk itt, anélkül, hogy az államok vezetőit tömörítő Európai Tanács érdemben hozzászólt volna a magyar kormány ellen indított eljáráshoz. Nem a büntetés szigora, hanem az elkerülhetetlensége lenne a visszatartó erő. Én azt kérem, hogy végre cselekedjünk ez ügyben.